Celkové vyznenie týchto správ ukázalo, že proces rozširovania Únie v oblasti Západného Balkánu pokračuje. S ťažkosťami, s problémami, s prekážkami, ale je to vývoj dopredu. Každá krajina má svoje vlastné špecifiká v európskej agende, ale vo všetkých je vidieť snahu o pokrok a európska perspektíva je stále atraktívny faktor. V tejto situácii treba, aby Európska únia maximálne spolupracovala a angažovala sa v týchto krajinách, pretože ide o našu vlastnú dôveryhodnosť. Chcel by som jednou alebo dvomi vetami zareagovať na to, čo tu hovoril pán poslanec Bagó z Maďarska. Môže používať akékoľvek kvázi legislatívne konštrukcie a slovné eskamotáže, históriu nezmení, lebo história sa zmeniť nedá.